Hvala lepa, spoštovani predsednik, predsednik vlade, ministrski zbor, poslanke in poslanci. Znova smo pred razpravo o fiskalnem pravilu oziroma o njegovem izvedbenem zakonu. Da je temu tako, gre pripisati dejstvu, da je državni zbor leta dva trinajst potrdil zapis fiskalnega pravila v ustavo. Zakona pa kljub nekajkratnim poskusom jim še ni bilo moč spraviti čez zakonodajno proceduro. Ko pogledamo nazaj na razmere, v katerih je zraslo in se s svetlobno hitrostjo po evropskem prostoru širila ideja o fiskalnem pravilu, spoštovani, vidimo, da je fiskalno pravilo v letih največje krize postalo nekakšen gasilni aparat, ki naj pogasi ogenj velikih proračunskih primanjkljajev, zadolževanj ter vse obsežnejših ravnovesij, neravnovesij držav. Kaj kmalu se je izkazalo, da so idejo, kako bo fiskalno pravilo rešilo javne finance evropskih držav, kako bo le z njim mogoče pogasiti ta nevarni požar, ki se širi in ki lahko ogrozi ne samo proračune, temveč razvoj celotnega območja. Takšna fiskalna pravila so posvojila dve vrsti ljudi. Eni, lahko jim rečemo naivni dobronamerneži so v fiskalnem pravilu videli edino odrešitev za vse proračunske muke. Brez tega bomo lahko zopet postavili temelje gospodarske rasti in z uravnoteženim proračunom dobili verodostojno zaščito, ki bo preprečila enoglasne in in radikalne poteze posameznih vlad. Druga skupina pa je skupina ljudi, ki jim lahko rečemo špekulanti z njim lastnimi interesi, ta lupina ta skupina ljudi pa je v fiskalnem pravilu videla odlično priložnost, da se poreže z vsem tistim, kar odžira priložnost za dobiček, kar zadržuje in omogoča kolektivne kolektivno zaslužkarsko logiko, v kateri je socialna država, javno šolstvo, javno zdravstvo velik trn v peti. Ti so se potihoma preko raznovrstnih predlogov pritajili tudi v razprave o tako imenovanem fiskalnem pravilu. Njihov glas je bilo marsikdaj slišati prav v iskanju soglasja, ki naj zaobide varovalke, ki bi fiskalno pravilo zaščitilo pred njim samim. Če sem prej omenil fiskalno pravilo kot gasilni aparat, bi prav skupina naivnih tako imenovanih dobronamernežev rekla: "Pogasimo ta proračunski ogenj in še dodatno zmočimo celoten gozd, da ne pride do požara." Druga skupina, tista skupina špekulantov pa pravi: "Nič, gozd raje posekajmo pa je stvar opravljena, aja, hlodovino, ki bo ostala, pa jo odpeljemo na varno." Socialni demokrati ne moremo pristati na nobeno odlogih teh dveh skupin. Eno, ki pravi, da je vse, kar nam ponuja naša širša evropska družina, suho zlato, v vsaki meri pod vsako ceno, in drugo, ki se preko fiskalnega pravila nadeja odlične priložnosti za zaslužke in različne mahinacije. Fiskalno pravilo, spoštovani, ni suho zlato, ki nas bo rešilo vseh proračunskih zagat, ki se ga lahko glede na posamezne politične interese vsakomesečno malo prilagodimo in ga uporabimo takrat, ko nam to seveda ustreza. Fiskalno pravilo, spoštovani, je resna zaveza, ki pa je potrebno na način, ki nam bo ta koristila, ne glede na okoliščine in gospodarske rasti, ne glede na to, katera opcija bo na oblasti. Ob razpravi o fiskalnem pravilu ponovno poudarjamo, da to ni pravilo in ni enoznačen manever. Tako fiskalno pravilo v svojem bistvu ni le zakon, ki ga danes obravnavamo, ni samo zapis v ustavo, ki nam bi samo po sebi pomagalo k srednjeročni uravnoteženi proračunski politiki. Je niz ukrepov, je niz akcij, ki morajo v prvi vrsti skrbeti za ranljivo ravnotežje med proračunskimi odhodki in prihodki na drugi strani, pa ne smejo rušiti temeljnih temeljnih ustavnih postulatov, ki jih je sprejela naša družba, naša država. Da je Slovenija socialna država, kar piše v v ustavi, je danes dikcija, ki ne gre zlahka od ust. Socialna država je bila v letih krize tolikrat na preizkušnji in zmotno je mišljenje, da je s pozitivnimi napovedmi in obeti kaj prizaneseno. Ne samo zmotno, celo zavajajoče je takšno mišljenje prav danes, ko imamo na tnalu izvedbeni zakon o fiskalnem pravilu, ki lahko ob ne primerni uporabi ali načinu njegove izvedbe ne samo ogrozi, temveč tudi razgradi socialno državo. Zato Socialni demokrati ostajamo skeptični do vsakršnih poizkusov, da lahko manevriramo s fiskalnim pravilom brez jasnih in nedvoumnih zavez po zmernem uveljavljanju njegovega cilja. Zmernost vidimo v tem, da ne želimo, nočemo, in ne bomo soglašali zdaj enormnimi rezi v in odpovedovanjem na račun najšibkejših. Seveda bi nam Evropa v nepoznavanju in nezaznavanju ostalih grozljivih trendov, ki bi se nam s tem obetali, prijazno prikimavala. Pa vendar to prikimavanje bi kaj kmalu zamenjala zaskrbljenost, ko bi bili priča negativnim trendom brezposelnosti, revščini in še večjemu razslojevanju družbe. Socialni demokrati na to nismo, na to ne pristajamo in ne bomo nikoli pristali. Besedilo izvedbenega pravila, kot je danes na mizi, tako ni odkrivanje tople vode in plod velikih političnih kompromisov. fiskalno pravilo more biti resna zaveza in nenazadnje, tudi če želite kompromis med vsemi političnimi strankami v Sloveniji. V Sloveniji je predlog, ki je prehodil dolgo pot preko vseh razprav, preko vseh mnenj in preko vseh stališč. Socialni demokrati smo zadovoljni, da je predlagatelj prisluhnil našim opozorilom, da če še fiskalno pravilo moramo imeti, če želimo z njim res kaj narediti, potem je zmernost, potem je odgovornost, skrb za najranljivejše tisti kompas, ki mu mora to pravilo slediti in ne obratno. Da ne bomo potem ne bomo obstali, ko bo socialna država postala le še nepomembna podružnica v službi vsemogočnega fiskalnega pravila, ki živi na račun ljudi. Zato smo Socialni demokrati vztrajali pri zavezah, da mora predlagatelj upoštevati okoliščine in določen čas, v katerem se lahko fiskalno pravilo v celotni meri uveljavi. Hkrati mora država imeti manevrski prostor na prihodkovni strani, predvsem pa še enkrat fiskalno pravilo ne sme niti v najmanjši najmanjši meri stopiti na tekmovalno stezo skupaj s socialno državo. Pa še za konec, ko se tako veliko pogovarjamo o fiskalnem pravilu, bi bil že skrajni čas da v bok temu postavimo tudi pravilo, če želite socialno pravilo, pravilo, ki ne bo ščitilo le proračun, temveč bo ščitilo socialno državo, javno šolstvo, javno zdravstvo. besedilo izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu, kot je predlagano, je za poslansko skupino Socialnih demokratov sprejemljivo, zato bomo v tej fazi postopka sklep o primernosti za nadaljnjo obravnavo seveda tudi podprli.